Pane předsedající, je těžké v té jedné minutě hovořit o všech aspektech té zprávy a taky je těžké hovořit k prázdné židli.

Nejhorší možností totiž je, když ceny klesají, protože všichni očekávají, že budou i nadále klesat, tedy i lidé odkládají své investice a nákupy. Nicméně nemám za to, že každá deflace je špatná, nicméně ta, která je teď jaksi na pořadu dne, je skutečně hrozivá.